Als we meer mensen verleiden om vaker de trein te nemen, dan dragen we bij aan het verduurzamen van onze mobiliteit. Dan dragen we bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Met de nieuwe regels kunnen treinreizigers, bij vertragingen, overal in Europa tot 100 van de ticketprijs terugkrijgen. En dat is een groot verschil met de situatie vandaag de dag.

Een tweede punt dat al is genoemd de passagiers kunnen makkelijker hun fiets meenemen aan boord van de trein. In een fietsland als Nederland is dit van groot belang. Dan zorgen we namelijk ook voor de verduurzaming van het vervoer naar de stations en de aansluitende reis op weg naar de bestemming.

Zij kunnen voortaan rekenen op assistentie op het perron zonder dat dagen van tevoren te moeten regelen. Daarmee kunnen ze hun reis veel vlotter gaan regelen. Collega's, laten we morgen instemmen met het voorstel om het treinen aantrekkelijker te maken in Europa.